Odkrýva rozdielne chápanie zahraničných a vnútrobezpečnostných politík jednotlivých členských štátov a tento schválený azylový migračný fond dokazuje, že Európska únia sa vydala na cestu politického pretláčania agendy bez snahy rozdielne prístupy zlaďovať. Slovensko podobne ako aj ďalšie členské štáty deklarovalo vôľu riešiť migrantskú krízu tam, kde vzniká. Finančné prostriedky z tohto fondu budú pôsobiť presne opačným efektom, teda ako magnet pre ďalších žiadateľov o azyl. Z mojich pracovných ciest, a bol som vo viacerých utečeneckých táboroch alebo prístavoch, kam migranti prichádzajú, môžem povedať, že s výnimkou priamych vojnových konfliktov ľudia chcú ostať vo svojich krajinách a budovať ich, rozvíjať ich.

Podobne aj Európske kresťanské politické hnutie, ktorého som predsedom, navrhuje udržateľný ekonomický model, v ktorom sa najviac cenia vzťahy.